Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, 32 de milioane de copii cu vârstă preșcolară analiza arată că situația îngrijirii copiilor și nu numai a copiilor, ci și a persoanelor în vârstă în Uniunea Europeană nu arată bine.

Trebuie să alocăm fonduri în zona rurală, unde sunt cei mai mulți copii și unde nu avem posibilitatea de a le asigura o îngrijire eficientă și corectă. Trebuie să asigurăm o remunerație bună și corectă și echitabilă a femeilor, pentru că, în majoritate, femeile fac aceste îngrijiri și, da, trebuie să ne gândim cum putem instituțional să îmbunătățim situația, pentru că, iată, avem situații în Finlanda, de exemplu când copiii sunt luați și separați de mamă și ținuți în instituție cu forța.